Co piąta osoba w Europie zagrożona jest ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponad 20 młodych ludzi pozostaje bez pracy. Mam nadzieję, że nowy program i połączenie PROGRESU, EURESU i instrumentu mikrofinansowego okaże się w praktyce nie tylko biurokratycznym uproszczeniem, ale realnym narzędziem przynoszącym beneficjentom wymierne korzyści, przyczyniającym się do skutecznego upowszechnienia wysokiego poziomu trwałego zatrudnienia.

Pragnę również podkreślić znaczenie mikrokredytów i ich istotną rolę w walce z wykluczeniem.

Dlatego też tak ważny jest wysoki procentowy udział mikrokredytów w budżecie nowego programu. Jako sprawozdawca Komisji Rozwoju Regionalnego zwracam szczególną uwagę na rolę władz regionalnych, lokalnych i miast w procesie wdrażania nowego programu, a także konieczność ich zaangażowania na wszystkich etapach operacyjnych i oceny projektów.